frú forseti íslensk stjórnvöld ættu að leggja höfuðáherslu á umhverfismál og hreinleika hafsins í áherslum sínum

ein hættan sem lífríki hafsins stafar af er geislavirk mengun hér er um mjög mikilvægt mál að ræða sem varðar grundvallarhagsmuni íslendinga það er að fiskimiðin spillist ekki vegna geislavirkrar mengunar í sellafield á bretlandseyjum er starfrækt kjarnorkuendurvinnslustöð sem losar geislavirk efni út í umhverfið og einnig hefur ítrekað orðið vart við leka frá stöðinni fyrrum umhverfisráðherra guðmundur bjarnason skrifaði breskum yfirvöldum á sínum tíma vegna atviks sem átti sér stað fyrir nokkrum árum og á vormánuðum var enn og aftur vart við leka frá stöðinni og í kjölfarið skrifaði núverandi hæstvirtur umhverfisráðherra bréf til yfirvalda í bretlandi og krafðist skýringa þess má geta að umhverfisráðherrar norðurlandanna hafa krafist þess að hætt verði við að losa geislavirk efni út í umhverfið í kjölfar frétta af slysinu eins og áður segir skrifaði umhverfisráðherra bréf til breskra yfirvalda og í tengslum við þetta mál hef ég ákveðið að beina eftirfarandi spurningum til hæstvirts ráðherra fyrstu hefur skýrsla breskra stjórnvalda sem ráðherra óskaði eftir í bréfi þar sem lýst var yfir miklum áhyggjum af starfrækslu kjarnorkuvinnslustöðvarinnar í sellafield og leka geislavirkra efna frá henni borist íslenskum stjórnvöldum tvö hyggst ráðherra fylgja málinu frekar eftir og þá hvernig hér er mál sem gengur þvert á alla pólitíska flokka og við ættum öll að geta staðið eins og einn maður þjóðin á bak við þetta mál að fá skýr svör og fylgja þessu máli mjög fast eftir að vísu hefur borið á því að framsóknarmenn hafi verið að hnýta í hæstvirtum núverandi umhverfisráðherra vegna þessa máls á heimasíðu meðal annars í skagafirði hefur komið mikil gagnrýni á hæstvirtur umhverfisráðherra að hún hafi ekki sinnt þessu sem skyldi eins og sagt var að fyrrum ráðherra hefði gert en ég ætla ekki að taka undir það að þessu sinni heldur sjá hver afrakstur af starfi hennar hefur verið til þess að fylgja eftir þessu máli sem við íslendingar eigum að standa saman um eins og einn maður